Köszönöm szépen a lehetőséget, Elnök Asszony, tisztelt Képviselő Asszonynak pedig köszönöm előre a készségét, hogy ő válaszol a kérdésemre. Igazából nem fogok Önnel vitatkozni a mondatairól, de egy dologra szeretnék rákérdezni.

Nevezetesen lát e garanciát arra, hogy az állampolgárok erről az alapvető jogról kellő módon értesülve lesznek? Köszönöm szépen.